Señor presidente, señora comisaria, señorías, quisiera felicitar a los ponentes. Ya se ha subrayado aquí el carácter estratégico de este acuerdo con Singapur, que realmente es el socio comercial más importante de la Asociación de Países del Sudeste Asiático y el tercer exportador, después de China y Japón, de la región. Pero a mí me interesaría subrayar más todavía la apuesta, como han hecho otros colegas, en favor del libre comercio, en favor de un comercio justo basado en reglas, en estos tiempos de tentaciones proteccionistas. Quiero felicitar a la Comisión por su excelente política comercial. Es verdad que estos acuerdos se podrían haber concluido antes, pero, como dice la comisaria Malmström, muchas veces, en estos tiempos de globalización, no se trata solamente de exportaciones y de importaciones, sino de cadenas de producción cada vez más complejas donde materias primas y componentes se ensamblan en una cadena de producción planetaria.